Najlepša hvala. in kot ste spoštovani poslanec povedal že sam, enajstega devetega dva tisoč osemnajst vam je vlada, sicer prejšnja, res, ampak podala kar podroben odgovor, povezan s pravzaprav enakimi vprašanji, kot jih postavljate danes, tako da tudi moj odgovor se bo, bom rekla, nekoliko ponavljal s tistim, kar ste dobili, zapisano. Med drugim je v odgovoru, ki ste ga že dobili, pojasnjeno, da je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo v letu dva tisoč sedemnajst ponovno pristopila k preverbi vseh do sedaj proučevanih variant poteka ceste in da rezultati kljub korekcijam nekaterih delov tras niso bistvene bistveno drugačni od tistih iz preteklih let. Podana vam je tudi že bila informacija, da je za južne variante, ki v glavnem potekajo po koridorju obstoječe ceste, zaradi zelo slabih geoloških razmer naročeno inženirsko geološko kartiranje, ter da se bo po kartiranju nadaljevala izdelava študije variant v okviru priprave državnega prostorskega načrta. Rezultati kartiranja narekujejo dodatno preverbo v idejni zasnovi predvidenih ukrepov v območju Kladja, predvsem preverbo temeljenja objektov kot so zidovi, viadukti, mostovi in podobno. Eventualno zahtevani dodatni ukrepi lahko znatno vplivajo na investicijsko oceno proučevanih variant, saj se že po sedaj znanih ocenah stroški južnih variant gibljejo med sto in sto dvajset milijoni evrov, severnih pa od sto šestdeset do dvesto milijonov evrov. Zaradi navedenega preverjanja je predstavitev rezultatov dopolnjene idejne zasnove občinama Cerkno in Gorenja vas, ki je bila predvidena za konec leta dva tisoč osemnajst, prestavljena za okvirno dva meseca. Ob tem želim poudariti, da gre za predstavitev idejne zasnove, ki kot ena od strokovnih podlag služi za oblikovanje predloga najustreznejše variante. Priprava terminskega plana za gradnjo pa bo seveda možna šele po zaključenem postopku prostorskega umeščanja, torej po sprejemu državnega prostorskega načrta. Okvirni terminski plan, ki je tudi podan v omenjenem odgovoru Vlade Republike Slovenije, je za pripravo študije variant s predlogom najustreznejše variante in sprejemom na Vladi Republike Slovenije dve leti in pol. Nadaljnji dve leti in pol pa bosta potrebni za pripravo in sprejem državnega prostorskega načrta.